Pe lângă cele spuse de colegii mei, în legătură cu tensiunile și violențele din această țară, doresc și eu să subliniez una din trăsăturile cele mai dureroase cu care se confruntă realitatea nepaleză sărăcia. Populația suferă din cauza unor condiții de viață precare, accentuate de instabilitatea politică ale cărei efecte afectează potențialul de creștere economică a Nepalului. Așa cum s a spus aici, această țară este plasată geografic între două dintre economiile cu cel mai mare ritm de creștere din lume, China și India, dar Nepalul, datorită situației cu care se confruntă, nu își poate valorifica potențialul. Cu o treime dintre locuitori sub pragul sărăciei absolute și o șesime din populație fiind subnutrită, cu cea mai mare rată de analfabetism din Asia de Sud, confruntat cu criza energetică și cu inflația, în special la prețul alimentelor, Nepalul nu reprezintă doar un focar de tensiune, ci și o gravă problemă umanitară.